Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, l'agenda médiatique semble redécouvrir l'importance de disposer d'une stratégie de croissance à long terme, alors que cette croissance fait partie de nos priorités politiques depuis plusieurs mois. La reprise économique passe, évidemment, par une meilleure utilisation des ressources publiques pour venir en aide aux entreprises qui créent de l'emploi, au premier rang desquelles se trouvent les PME.

Or, elles souffrent de difficultés structurelles pour trouver des financements, et la crise actuelle n'a fait qu'aggraver la situation.

Le rapport de la Cour des comptes de mars est venu affirmer ce que nous savions déjà depuis longtemps leur accès aux instruments d'ingénierie financière est beaucoup trop compliqué.

Le moment n'est pas tant à mener une discussion sur la définition des PME, mais à déterminer comment mieux saisir leurs différences et leurs besoins dans la mise en œuvre de nos politiques.